Tot slot, juist nu moeten de begrotingsregels niet in de weg staan, juist nu moet er een gecoördineerde Europese stimulering komen en juist nu hoop ik op Europese solidariteit waarbij landen die het zwaarst getroffen worden ook het meeste krijgen.